Doamnă președintă, am votat pentru acest regulament pentru că păstrează echilibrul între accesul la datele fără caracter personal din sectorul public sau privat și aspecte ce țin de securitatea națională în anumite zone ale sectorului public. Regulamentul înlătură barierele privind accesul la informații, de exemplu restricțiile nejustificate impuse de autoritățile publice din statele membre cu privire la localizarea datelor acestea sunt semne de protecționism care nu își au locul pe piața unică de asemenea, neclaritățile cu privire la legislația aplicabilă în cazul procesării datelor în regim transfrontalier sau al schimbării furnizorilor de servicii, cum ar fi cloud, în cazul unor practici abuzive ale acestora. De aceea, facem un pas important pentru deschiderea pieței către noi modele de afaceri și oportunități de inovare.